Señor Presidente, hoy es el momento de festejar que el Parlamento Europeo es más fuerte, más relevante en el conjunto de las instituciones europeas. Ha sido larga la polémica acerca de la vinculación de los jefes de Estado y de Gobierno al resultado de las elecciones del pasado 25 de mayo. Voces atrevidas ha habido que han intentado ignorar el mensaje que las urnas han puesto de manifiesto, pero, al final, ha vencido la democracia, que es lo mismo que decir que ha triunfado la razón. Veremos cuál es el programa de Juncker para que, desde las filas liberales, podamos apoyarle con nuestros votos veremos si se compromete con una política de crecimiento y estímulo que dé vigor a la economía, porque el fin es claro se trata de hacer una Europa más eficaz, más sólida y más justa.

fundada y sólida de gobierno.